Innowacyjne instrumenty finansowe powinny realizować cele polityczne Unii Europejskiej, respektować zasady należytego zarządzania finansami i uzupełniać tradycyjne instrumenty takie jak dotacje. Powinny mieć na celu ułatwienie realizacji projektów, powinny posiadać wyznaczoną datę zakończenia, a także przyciągać w większym stopniu kapitał prywatny na rzecz projektów w zakresie infrastruktury publicznej, gdzie mogą być gwarantem optymalnego wykorzystania zasobów finansowych. Duże znaczenie będą miały w tym zakresie proste ramy ustawodawcze niestanowiące obciążenia dla pośredników i beneficjentów ale powodujące, że te instrumenty będą atrakcyjne zarówno dla inwestorów publicznych, jak i prywatnych. Istnieje jednak obawa, że innowacyjne instrumenty finansowe wykorzystywane będą jedynie w inwestycjach krótkoterminowych, obliczonych na szybki zysk, natomiast nie znajdą zastosowania w realizacji projektów, które zapewniają inteligentny, stały rozwój gospodarczy.